Unser Anspruch muss es sein, dass wir einen hohen Standard erfüllen, dass wir hohe Qualität bringen. Jetzt ist die Möglichkeit zur Reform. Es gibt bereits einige Gespräche.